Señor Presidente, señora Mogherini, en el mes de diciembre, cuando estuve de observador en las elecciones en Venezuela, el Gobierno amenazó con expulsarme porque dije que encontré un país al borde de la crisis humanitaria. Desde entonces, a la crisis política y a la crisis económica se ha sumado la crisis de los alimentos, la crisis de las medicinas y la crisis de la energía. Hoy un trabajador venezolano necesita dieciocho veces el salario mínimo para hacer la compra de una semana. En los supermercados es imposible encontrar lo indispensable, como leche en polvo, como Harina PAN, como pañales. Los ciudadanos y las ciudadanas de Venezuela tienen que soportar colas de seis, siete u ocho horas para poder llegar a un lugar donde vendan algo, con la duda de si quedará algo que vender o de si tendrán dinero suficiente para poderlo comprar.

Porque la mitad de los médicos se han marchado de Venezuela y los que están todavía ejerciendo allí lo están haciendo en condiciones de guerra, sin tener lo indispensable para poder atender a los pacientes.

Esto en un país que tuvo teléfono antes de que lo tuviera España, que tuvo electricidad antes de que la tuviera España, que tuvo calefacción y aire acondicionado antes de que los tuviera España, que tuvo coches antes de que los tuviera España. Otras veces, en esta Cámara, les hemos pedido libertad, dignidad, derechos humanos para algún país, incluso para Venezuela. Hoy venimos aquí a pedir algo distinto además de la libertad y de la libertad para los presos políticos, pan y medicinas. Ni a la iglesia católica se le permite repartir alimentos en Venezuela a día de hoy. Estamos al borde del estallido de una crisis social y tenemos que hacer lo posible para evitarlo. Venezuela camina inevitablemente hacia el desastre y en nuestras manos está que no ocurra.

Tiene nuestro apoyo para jugar un papel en Venezuela.